want nu volstaan mooie woorden niet langer. Naar alle waarschijnlijkheid zullen alle lidstaten van de VN, met inbegrip natuurlijk van de lidstaten van de EU, over afzienbare tijd, binnen enkele weken, hun houding terzake moeten bepalen.

Wat unilaterale initiatieven betreft doe ik namens mijn ganse fractie opmerken dat de bouw van de nederzettingen in bezet gebied, dat de verwoesting van honderden Palestijnse huizen, dat de bouw van een muur op Palestijns grondgebied eveneens unilaterale daden zijn, die daarenboven strijdig zijn met het internationaal recht. Ik voer hier echter niet het woord om blamages uit te delen. Namens mijn fractie, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, roep ik u en alle lidstaten op om eensgezind via contacten en onderhandelingen ervoor te zorgen dat de Palestijnen uiterlijk tegen het einde van de huidige sessie van de Algemene Vergadering van de VN een betere, ja zelfs de best mogelijke status kunnen verwerven in diezelfde Verenigde Naties. Ook wij vinden dat de Palestijnen recht hebben op een eigen staat.

Ook moet er een humane oplossing worden gevonden voor de kwestie van de vluchtelingen. Als dit niet zo'n ernstig onderwerp was, zou ik nu zeggen dat de Belgische collega's van dit Parlement, ikzelf incluis, weten dat het niet volstaat dat de parameters van een probleem bekend zijn, opdat er ook gemakkelijk oplossingen kunnen worden gevonden. De tijd dringt echter. De gewijzigde politieke omstandigheden in verschillende landen van het Midden Oosten nopen tot een snelle oplossing, om nog te zwijgen over het menselijk leed dat nu al zo lang Israël en Palestina teistert.